tra il 2 e il 20 novembre, si sono verificate 17 allerte, molte delle quali con livello rosso, con 800 interventi dei Vigili del fuoco e 450 squadre di volontari, che ringrazio. Oltre ai danni, ovviamente, si sommano gli aspetti amministrativi. Sulle grandi e piccole opere in ritardo bisognerà lavorare soprattutto a livello nazionale.

Ora chiediamo un passo in più, come dice l'articolo 11 del trattato dell'Unione europea che la tutela dell'ambiente venga integrata in tutti i fondi strutturali europei, in particolare nel Fondo per lo sviluppo regionale e nel Fondo per lo sviluppo rurale. Questo è il passo in più che chiediamo.